virðulegi forseti ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra skýrslu hans en verð nú að segja að við fengum að kynnast því hér á sumarþingi að ætlunin væri ekki að efna stærstu kosningaloforð íslandssögunnar heldur skipa nefndir og af þessari ræðu má ráða að það eru ekki bara nefndir og engar efndir heldur enn fleiri nefndir

starfshóparnir eru búnir að stofna fleiri undirstarfshópa og við sitjum hér undir skýrslu hæstvirts ráðherra og fáum ekki að vita fyrirfram hvert efni hennar er og eigum ekki neitt samtal við ríkisstjórnina um þetta mikilvæga verkefni og það eru tímamót satt að segja í samskiptum milli stjórnar og stjórnarandstöðu þegar þetta mikilvæga verkefni skuldamál heimilanna er annars vegar vegna þess að allt síðasta kjörtímabil var hvert einasta skref í skuldamálum heimilanna undirbúið í þverpólitískri samvinnu með aðkomu allra flokka við báðum um það hér við báðum um það hér á sumarþingi að fá aðkomu að þessu verkefni

það er auðvitað mjög sérkennilegt að sitja hér síðan í þéttpökkuðum þingsal því að allir vilja náttúrlega fá að heyra erkibiskups boðskap og vita um það hvernig efndunum verði háttað og gera það á óupplýst hátt og þurfa að sitja hér og bíða eftir því milli vonar og ótta hvort eitthvað komi nú frá hæstvirtum forsætisráðherra virðulegi forseti hæstvirtur forsætisráðherra hefur ítrekað talað um að fram undan sé heimsmet í vinnu við að lækka skuldir heimila og hann hefur ekki þreyst á því að kynda undir væntingum í þeim efnum það er rétt að minna hann á að á síðasta kjörtímabili þó að við séum öll sammála um það hér í þessum sal að meira þurfi að gera fyrir skuldug heimili þó að okkur greini kannski aðeins á um hvernig eigi að gera það þá er samt vert að hafa í huga að á síðasta kjörtímabili lækkuðu skuldir heimila um tvö hundruð milljarða og hundrað milljörðum var varið í vaxta og barnabætur það er gildandi heimsmet í úrlausn fyrir skuldug heimili sett af síðustu ríkisstjórn og viðurkennt meira að segja í skýrslu alþjóða gjaldeyrissjóðsins þar sem fjallað er um skuldir heimila sem algjört tímamóta verkefni og það er vert að minna hæstvirtan forsætisráðherra á að hann þarf þá að toppa það ef hann ætlar að setja nýtt heimsmet það er mikilvægt verkefni að finna farsæla úrlausn á skuldum heimila og það er mikilvægt að lækka skuldastöðuna að því hefur verið unnið árum saman og við höfum oft rekist á veggi í því efni vegna þess að stjórnarskráin takmarkar svigrúm okkar og vegna þess að kröfurétturinn er vel varinn af dómstólum

að marka almennar skýrar leikreglur sem eru sanngjarnar og að lækkun skulda fari eftir leikreglum sem allir skilja

eða með öðrum ósanngjörnum hætti stuðlum að nýjum eignatilfærslum sem geta af sér

og ný sárindi þess vegna voru aðgerðir síðustu ríkisstjórnar allar byggðar á því að skapa skýrar almennar leikreglur það sem skortir sáran í öllum fyrirheitum um efndir af hálfu núverandi ríkisstjórnar er að við sjáum eitthvað sem líkist almennum leikreglum og að við sjáum einhverjar útfærðar leiðir sem þola dagsljósið fyrirheitin voru gefin hæstvirtur forsætisráðherra horfði í augu kjósenda dagana fyrir kosningar og sagði þetta er hægt hann sagði tuttugasta og annan apríl skuldirnar lækka strax en afleiðingar koma í ljós á næstu missirum á efnahagslífið en skuldirnar lækka strax

og af ræðu forsætisráðherra má ráða að það sé ekki mjög skýrt með hvaða hætti þau verði efnd ef þá nokkru sinni við heyrðum að nú sé horft á alls konar sjóði einhvers konar sjóð til að taka yfir yfirveðsett húsnæði einhvers konar umbreytingarsjóð til þess að láta ríkið axla ábyrgðina og áhættuna af skuldaleiðréttingunni það var nákvæmlega ekki það sem hæstvirtur forsætisráðherra lofaði

yrði framkvæmd hratt og örugglega og kostnaður af henni yrði borinn af erlendum kröfuhöfum og hann talaði um svigrúm upp á tvö hundruð til þrjú hundruð milljarða í því efni við bíðum enn þá eftir að sjá hvað raunverulega felst í þessum fyrirheitum og með hvaða hætti raunverulega ríkisstjórnin hyggst efna þau á meðan er ekki unnið í úrlausnum sem hægt væri að vinna í það er mörgu ólokið í úrvinnslu skuldamála heimilanna og það situr allt toppa vegna þess að þessi ríkisstjórn kemur sér ekki að neinu verki hún stofnar nefndir en hún vinnur ekki áfram nein verkefni sem gætu horft til heilla við vitum það öll í þessum sal að það voru ágallar á framkvæmd hundrað og tíu prósenta leiðarinnar sem olli því að tekið var með mismunandi hætti á fólki í sambærilegri stöðu eftir því við hvaða lánastofnun það skipti og íbúðalánasjóður hafði ekki svigrúm til þess að mæta fólki með sama hætti og önnur fjármálafyrirtæki ekkert hefur gerst í því að reyna að breyta þessu auka svigrúm íbúðalánasjóðs til að jafnræði sé tryggt vegna þess að það hlýtur jú að vera mikilvægt og mikilvægt innlegg óháð öllum forsendubrests leiðréttingum þá hlýtur það að vera mikilvægt innlegg í það að vinna úr þeirri erfiðu stöðu sem víða er uppi með sama hætti er fullt af fólki í miklum vanda vegna lánsveðs vegna þess að foreldrar lánuðu veð í eign sinni og þetta fólk sem skuldar meira í húsunum sínum en nemur virði húseignanna fær ekki notið úrræða sem boðið hefur verið upp á eins og hundrað og tíu prósenta leiðarinnar vegna þess að veðið sem er hjá foreldrunum er ekki talið með til skulda þeirra við vorum búin að vinna hér lausn á því í lok síðasta kjörtímabils ný ríkisstjórn hefur heykst á að framfylgja henni

auðvitað vandann sem við er að etja hjá þessari ríkisstjórn hún hefur gefið gríðarleg fyrirheit hún hefur lofað tafarlausri lækkun skulda forsætisráðherra lofaði tafarlausri lækkun skulda þó að það tæki tíma fyrir áhrifin af skuldalækkuninni að koma fram í efnahagslífinu og það var lofað skuldalækkun upp á hundruð milljarða enn bíðum við og heyrum að það eina sem eftir stendur er að það er búið að stofna fleiri starfshópa til þess að skoða fleiri hluti en hin raunverulegu verkefni sem raunverulega væri hægt að leysa úr til að létta á stöðunni mæta stöðu fólks það er ekkert gert í þeim hér sjáum við einfaldlega að áherslan er á að lifa í draumheimi en ekki í raunheimi það er margt eftir ógert sagði ég hér í upphafi í skuldamálum heimilanna við vitum það öll að sá hópur sem keypti á versta tíma á árunum fyrir hrun er enn þá óbættur hjá garði við í samfylkingunni höfðum útfærðar hugmyndir um það í aðdraganda kosninga sem við kynntum um hvernig hægt væri að mæta þeim hópi það mun auðvitað kosta ýmislegt en við töldum okkur hafa lausnir sem hægt væri að útfæra í því efni og hægt væri að láta virka

þar er hópur sem augljóst er að hefur farið verr út úr aðstæðum heldur en aðrir vegna þess að margir hinna sem hafa mátt þola hækkun lána hafa fengið að njóta á móti hækkun á eignaverði en ekki þessi hópur virðulegi forseti við stöndum nú í þeirri stöðu að við erum litlu nær um það hvað ríkisstjórnin hyggst fyrir í skuldamálum heimilanna við bíðum enn eftir efndum á met loforðinu mikla og við vitum ekki hvort það er trúverðugt að búast við að hér verði kynntar aðgerðir

í sumar að efndir í sumar hefðu breyst í efndir í nóvember hann flytur okkur nú hér í nóvemberbyrjun skýrslu

hér síðar í mánuðinum það færist því sífellt fjær sá dagur að eitthvað handfast verði til umfjöllunar hér á alþingi íslendinga og fátt bendir til þess satt að segja eftir ræðu hæstvirts forsætisráðherra hér áðan að það verði nokkuð í hendi til umfjöllunar á alþingi íslendinga varðandi skuldamál heimilanna hérna megin við áramót hvort eitthvað kemur fyrir vorið fer að verða góð spurning en kannski hæstvirtur forsætisráðherra geti frestað vorinu líka rétt eins og honum hefur nú hingað til tekist að fresta sumrinu